Dugi niz godina u hrvatskoj javnosti su se provlačile dvojbe Treba li Hrvatska ući u Europsku uniju? Sada kada smo postali punopravna država članica, vrijeme je za postaviti pitanje Kakva je to Unija po mjeri Hrvata? Nikada neću podržati federalnu Europu, naddržavu koja će uništiti višestoljetne identitete i težnje za slobodom. Europa suverenih nacionalnih država dokazala se kao najbolje rješenje, a poznato je pravilo da se sve ono što dobro radi ne treba ni popravljati. Model suradnje suverenih europskih država treba usavršiti a nipošto pokušati zamijeniti dokazanom utopijom o sjedinjenim europskim državama koju se sve otvorenije protura na krilima navodno veće učinkovitosti, zanemarujući pri tom volju građana Europske unije. Gospodo izvjestitelji, Parlament i Komisija moraju konačno shvatiti da mi ne stvaramo Europu po svojoj mjeri, već po mjeri građana.